Bardzo doceniam przedstawiciela duńskiej prezydencji, doceniam to, co dzisiaj zaprezentował, ale tak ważna kwestia dotycząca południowego sąsiada Unii Europejskiej, kraju, z którym mamy bardzo bliskie relacje, nie może odbywać się bez przedstawiciela

Otóż my uważamy, że reżim, który zabija swoich własnych obywateli, ponad 6000 ludzi, nie jest legitymowany. W ten sposób podważa swoją legitymację. Druga kwestia oczekuję od dyplomacji unijnej jak najgłębszego zaangażowania się w stworzenie tego korytarza humanitarnego, tak aby pomóc tym, którzy są najbardziej narażeni na ataki rządowe, tym, którzy są ranni, tym, którzy nie mają pomocy w szpitalach.